Por eso, los socialistas hemos preferido ir de la mano con el Grupo liberal y, desde luego, invitar a que sea todo el Parlamento el que tenga finalmente una posición de refuerzo y de petición de un MCE fuerte para el próximo decenio.

Sin embargo, de cara al próximo período nos encontramos que hay que ser realistas. Encontramos que hay, de momento, un recorte del 12 y del 13 algo que hay que reconocer y, por lo tanto, la batalla supone reponerlo. En segundo lugar, necesitaríamos unas sinergias urgentes entre transporte y energía, porque los automóviles limpios están ya saliendo de las fábricas y los compradores no saben qué hacer, por dónde y de qué manera administrarlos.